Señor presidente. Miren, la defensora del pueblo les acaba de decir y les acaba de criticar porque en el acuerdo, el no acuerdo, con Turquía no se hizo ni un impacto ni un análisis del impacto sobre los derechos humanos y les ha criticado por considerar a Turquía país seguro. No han resuelto estas peticiones y esas críticas de la defensora del pueblo y ahora ya se está planteando hacer un acuerdo parecido con Libia, en este caso para ayudar a la guardia costera a devolver a la costa libia a los refugiados que intentan llegar a Europa.

Ante estas circunstancias, esto no puede continuar así y no se puede hacer este acuerdo.

La operación Sofía no es eso.